Nicio țară nu se poate lupta singură cu un astfel de fenomen, iar, din acest punct de vedere, eu cred că dreptul la sănătate este un drept fundamental pe care trebuie să l apărăm cu toții, dincolo de orice culoare politică. Am fost primul care a cerut în plenul Parlamentului European un plan european integrat de acțiune și mă bucur că o parte dintre aceste măsuri au fost luate, acest sistem de alertă rapidă, activarea mecanismului european de protecție civilă. Dar să știți că, atunci când ne aflăm într o astfel de situație, ar trebui să ne pregătim și de intervenție. Vorbim de țări europene care au sisteme de sănătate inegale, nu avem încă un standard european de calitate în sănătate, iar, în fața unui astfel de fenomen care poate să creeze mari probleme, ar trebui să avem o atitudine unitară. Și sper, doamna comisar, ca mâine dimineață să stabiliți acel mod de integrare a sistemului de reacție pe sănătate, chiar dacă este vorba, și poate va fi nevoie, măcar să ne pregătim ca acel corp medical european să intervină. Și, așa cum m am oferit voluntar când a fost vorba de epidemia de Ebola, eu fiind medic, medic de urgență în Iași, în România, mă ofer voluntar și dacă este nevoie să se intervină într o astfel de situație. Vă felicit pentru măsurile luate și cred că lucrurile bune trebuie să continue.